Alors que le sentiment d'injustice fiscale atteint son paroxysme, l'immobilisme est insupportable.

Voilà des années que je me bats pour que soit enfin adoptée la taxation unitaire des multinationales, véritable révolution pour stopper l'hémorragie fiscale. On me répond qu'on ne peut rien faire à cause de l'unanimité. Mais ce n'est pas une fatalité de laisser quelques États prendre en otage l'intérêt général.

Car, avec du courage politique, il est possible de contourner l'unanimité sans changer les traités.